Ensuite, je me permets de souligner les propos de la présidente du FMI, Mme Lagarde, qui pleure la mort du roi en évoquant, je cite le décès d'un homme qui a beaucoup fait pour les femmes. Ce n'est pas de l'humour. On peut être sûr que les femmes saoudiennes, en général, apprécieront, tout comme cette Birmane décapitée en pleine rue sous les yeux d'officiers restés presque passifs, ou encore ces deux femmes en prison depuis plusieurs années pour avoir osé conduire une voiture. Vous entendez bien, conduire une voiture! Pour Raïf Badaoui, mais aussi pour tous ces hommes et ces femmes qui n'ont d'autre tort que de réclamer leurs droits, nous nous devons de dénoncer ces injustices. On ne peut pas être Charlie le temps d'une interview ou d'un moment médiatique, et ensuite opter pour je suis pétrodollar, au mépris de la liberté d'expression ou des droits humains, dans un cynisme absolu.